Zweitens haben wir oft ein Problem, wie wir die Menschenrechte, bei denen wir in großem Umfang übereinstimmen, wirklich operationell durchsetzen können. Ich freue mich deswegen, dass offensichtlich die Absicht besteht, einen Menschenrechtsbeauftragten im Auswärtigen Dienst zu bestimmen und hier auch eine besondere Abteilung für Religionsfreiheit einzurichten.

Auch dieser Gesichtspunkt sollte beachtet werden, und wir sollten uns nicht zu schade sein zu sagen, dass auch Christenverfolgung ein schwieriger Punkt ist.

Ich bin dankbar dafür, dass auch das Assoziierungsabkommen mit der Ukraine bislang nicht unterzeichnet wurde.